Jako chyba jedyny poseł na tej sali miałem okazję dwa tygodnie temu być w Kazachstanie, zapoznać się bezpośrednio z sytuacją, spotkać się z rodzinami ofiar, składając w imieniu Parlamentu Europejskiego głębokie wyrazy współczucia, spotkać się z większością prokuratorów prowadzących śledztwo, spotkać się z władzami regionalnymi, nowymi władzami w mieście, spotkać się z niezależnymi ONG sami czy też spotkać się z niezależnymi mediami. Chcę za tę wizytę podziękować polskiej Ambasadzie, ale także Ambasadzie Kazachstanu, która umożliwiła wiele spotkań, podziękować także niezależnej opozycji za spotkanie.

Mamy otóż zapewnienie władz Kazachstanu dotyczące wyjaśnienie tragedii, w której zginęli niewinni ludzie, ale wyjaśnienia również tragedii bicia ludzi zatrzymanych.

Chcę też powiedzieć, że oceniam tę wizytę i tę sytuację jako kolejny krok w demokracji, ale nie ma demokracji w Kazachstanie bez tak naprawdę obiektywnych procesów dotyczących właśnie zatrzymanych osób pp. Kozłowa, Winiawskiego czy p.

Wydaje mi się, że Kazachstan ma dzisiaj test na demokrację.